Uważam, że strony reprezentujące ten świat cywilizowany robią wszystko to, co jest możliwe. Natomiast chcę się upomnieć o jedną rzecz o wiedzę, o lepszą, bardziej precyzyjną wiedzę. Niestety w efekcie braków informacji jesteśmy zaskakiwani, czasami rozczarowywani. Od czasu do czasu ponosimy także straty finansowe. W większości wypadków jesteśmy po prostu bardziej bezradni. Wydaje mi się, że tworzone służby w chwili obecnej powinny posiłkować się wiedzą lepszej jakości, przede wszystkim po to, abyśmy mogli działać w długiej perspektywie, być bardziej konsekwentni, krótko mówiąc, bardziej skuteczni. Wielokrotnie wypowiadałem się w wielu kwestiach dotyczących właśnie polityki zagranicznej, konfliktów w Afryce, na Bliskim Wschodzie i to, co dla mnie jest nie do zaakceptowania, to właśnie ten element zaskoczenia, element tej negatywnej niespodzianki, tego wielkiego dramatu.